Doamnă președintă, vreau să spun acum, la bilanț, că cred că avem rezultate și nu trebuie să le ignorăm. Trebuie să ne uităm mai mult spre problemele care ne unesc decât spre cele care ne dezbină, dar, în același timp, cred că trebuie să ne gândim și la lucrurile care nu ne au reușit, iar Brexit ul, plecarea Marii Britanii, este un lucru care nu ne a reușit.

Cred că au punctat extraordinar de bine și astăzi că trebuie să gândim acest Brexit gândindu ne la cetățean, să nu existe o sarcină suplimentară și să nu existe discriminarea cetățenilor europeni. Și eu am concetățeni acolo și cred că, instituțional, Marea Britanie trebuie să preia această sarcină. În același timp, cred că trebuie să ne gândim cum facem anul viitor și Consiliul trebuie să se gândească cum facem să creștem coeziunea socială până la urmă obiectivul nostru important cum putem să ajutăm mai mult agricultorii europeni, micile întreprinderi, cum putem să sprijinim cetățenii. Asta este politica europeană.